Je me demande à quel moment vous avez entendu les professionnels qui se sont succédé dans nos panels avancer cette revendication, d'autant que vous parlez vous même d'un hub d'échange d'informations et ensuite vous embrayez sur un FBI européen, ce qui veut dire un mandat beaucoup plus intrusif et beaucoup plus exécutif. Donc, je m'interroge un peu sur les contradictions que je perçois dans cette proposition.